Ja, hvala. Žal čas preganja, pa ne moram dati popolnega odgovora, ampak podrobneje bomo o tem govorili tako ali tako na seji Odbora za pravosodje naslednji teden, kjer si bomo lahko vzeli res dovolj časa. Pripravili smo vam tudi obširno gradivo in bo pravi pravo mesto. Ja, zagotovo tudi glede tega, navodila glede preverjanja, ko se zaporniki vračajo, nazaj v zapor, je potrebno še nekaj reči, ker gre za različna razumevanja, ampak zagotovo vsak, ki ima sum, tudi glede na poznavanje posameznih, obsojencev, lahko naredi pregled, ampak verjamem, in tako sem tudi naročila, da pregledamo pravzaprav čisto vse posamezne dokumente, vsa navodila zazdelo, vse skupaj gremo še enkrat čez, zaradi tega, ker toliko časa ni bilo nobenega pobega, ni bilo nobene take situacije. V primerjavi s tujino veljamo za primer, kako naj bodo stvari urejene, in potem mogoče vse nekako zaziba v ta spanec in smo malo malo premalo pozorni, ampak tu je potrebno sprotno preverjanje in to sedaj smo začeli in bomo nadaljevali tudi v ven prihodnje. Kot ste sami rekli glede kvot, da, standardi, normativi so pokazali in tako smo skupaj tudi zapisali, koliko potrebujemo. Kot ste že sami povedali, v lanskem letu, da so bili postopki in trenutno, kot sem sama povedala, da so v teku zaposlitveni postopki, tako za pravosodne policiste, kot tudi za druge strokovne sodelavce, dodatnih trideset in še teh dodatnih trideset, ampak, In potem naprej pričakujemo tudi, da bo vlada, pa seveda tudi vi poslanci, ko govorite o tem, koliko se število zaposlenih v državni upravi povečuje, vzeli z razumevanjem ta naša prizadevanja, da se število nekako poveča. Saj za časa krize se niso nadomeščali niti tisti, ne, ki so šli v pokoj in zato je tudi takšno stanje, kot je danes. Tako da, predlog je, načrt je, da bi se vsako leto, nekako povečevalo in seveda tudi nadomeščalo in sklopu tega tudi naši pogovori, ker ni problem samo, da dobimo kvote, kar jih bomo, verjamem, da dobili, ampak potem je problem tudi najti na trgu ljudi, ki si želijo delati kot pravosodni policisti, s tem da morajo biti tudi primerno za to delo in seveda tudi usposobljeni. Tako da tukaj vam je verjetno tudi znano to, da bi lahko reševali problematiko vojakov po petinštiridesetih letih po devetinštiridesetem letu, ne seveda avtomatska zaposlitev, ampak tisti, ki bi šli skozi vse tiste in ki bi seveda tudi želeli se dousposobiti in delati v v v tem sistemu. Tako da tukaj mislim, da se moramo vsi, ki so nekako povezani sistemi, govorim o uniformiranih poklicih, povezati in najti tudi način prehajanja posameznih kadrov tudi potem v luči ne samo varovanja v zaporih, ampak mogoče tudi širše pomembnih, državnih v ustanov. Hvala.